Es ist nunmehr notwendig, den nächsten Schritt zu machen und auch konkret Geldmittel zur Verfügung zu stellen, was wir ja jetzt gemacht haben.

Es ist auch wichtig, dass wir aus den Erfahrungen lernen, die wir bisher gesammelt haben. Da hat sich gezeigt, dass es einen sehr großen Mehrwert gibt, wenn Europa schnell helfen kann und auch die einzelnen Mitgliedstaaten mit ihren Stärken einspringen können. Dieses System der Module, das wir geschaffen haben, macht auch Sinn, weil eben Mitgliedstaaten sagen können Hier ist mein Spezialgebiet, ich stelle das zur Verfügung. Aber die Koordination hat dann von Europa aus direkt zentral zu erfolgen.